alþingismaður og ráðherra lést á sjúkrahúsi í gærmorgun eftir stranga sjúkdómslegu áttræður að aldri matthías árni mathiesen var fæddur í hafnarfirði sjötta ágúst nítján hundruð þrjátíu og eitt foreldrar hans voru hjónin árni matthías mathiesen lyfjafræðingur og síðar kaupmaður og svava e mathiesen húsmóðir hann lauk stúdentsprófi frá mr nítján hundruð fimmtíu og eins og lögfræðiprófi frá háskóla íslands nítján hundruð fimmtíu og sjö og hlaut síðar málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi og hæstarétti að loknu háskólanámi hóf matthías störf í atvinnumálaráðuneytinu en varð nítján hundruð fimmtíu og átta sparisjóðsstjóri sparisjóðs hafnarfjarðar og gegndi því starfi í tæpan áratug eftir það rak hann málflutningsskrifstofu með nokkrum hléum matthías gekk ungur til liðs við sjálfstæðisflokkinn var formaður ungra sjálfstæðismanna í hafnarfirði um nokkur ár og síðar fulltrúaráðs sjálfstæðisfélaganna þar í bæ hann átti sæti í miðstjórn sjálfstæðisflokksins nítján hundruð sextíu og fimm til nítján hundruð níutíu og eitt matthías fór fyrst í framboð til þings fyrir flokk sinn tuttugu og sjö ára gamall í hafnarfirði í sumarkosningunum nítján hundruð fimmtíu og níu og vann þar eftirminnilegan sigur en aðalandstæðingur hans var emil jónsson forsætisráðherra þáverandi

og eftir fráfall ólafs thors nítján hundruð sextíu og fjögur forustumaður sjálfstæðisflokksins í kjördæminu í röskan aldarfjórðung

utanríkisráðherra nítján hundruð áttatíu og sex til nítján hundruð áttatíu og sjö og loks samgönguráðherra nítján hundruð áttatíu og sjö til nítján hundruð áttatíu og átta hann átti sæti á alþingi samfleytt til nítján hundruð níutíu og eitt eða í þrjátíu og tvö ár og sat alls þrjátíu og fimm þing hann er í hópi þeirra rúmlega tuttugu þingmanna sem lengsta þingsetu eiga matthíasi voru falin margvísleg trúnaðarstörf utan þings sem ekki verða öll talin hér en hann átti sæti í bankaráði landsbanka íslands í tæpa tvo áratugi og sæti í stjórn sparisjóðs hafnarfjarðar lengi og lengst af sem formaður en um þá stofnun lét hann sér mjög annt hann var mjög virkur í alþjóðlegu samstarfi þingmanna einkum vann hann á vettvangi norðurlandaráðs og var tvívegis forseti ráðsins nítján hundruð sjötíu og nítján hundruð áttatíu en einnig í þingmannasamtökum nato og var formaður þeirra eitt ár matthías var mjög áhugasamur um störf og starfshætti alþingis og beitti sér fyrir umbótum í kjaramálum og starfsaðstöðu alþingismanna sem voru með fornlegu sniði þegar hann kom hingað fyrst til þings hann var varaforseti neðri deildar um skeið og forseti deildarinnar nítján hundruð sjötíu til nítján hundruð sjötíu og eitt er hann lét af þingmennsku var hann í áratug formaður félags fyrrverandi alþingismanna

hann var öflugur málsvari kjósenda sinna og síns kjördæmis og ræktaði samband sitt við kjósendur afar vel er hann hafði öðlast þingreynslu var hann valinn í forustusveit flokks síns og gegndi mikilvægum ráðherraembættum í tæpan áratug hann lét mjög til sín taka í öllu starfi þingsins og var jafnframt vel metinn fyrir frjálslegt viðmót og lipurð í samskipum leitaði jafnan málamiðlana þegar ágreiningur var uppi í málflutningi sínum gætti hann mjög hófs og hjó ekki fast í andstæðinga sína úr ræðustól þannig var skapferli hans vinsældir hans voru almennar og hann vinamargur ekki hvað síst í heimabæ hans hafnarfirði en þeim stað unni hann heitt og því fólki sem þar býr sögu hafnarfjarðar og hafnfirðinga kunni hann betur en flestir aðrir